Pane předsedající, pro mne právě bylo podstatné, že tato zpráva nebyla militantní, že se nesnažila zakazovat něco, co může v některých oblastech skutečně přinášet pozitivní výsledky. Nechci zpochybňovat význam vrakování na životní prostředí, každopádně jsou oblasti, kde může probíhat bez relativních dopadů na zdraví a životní prostředí. Ale pokud jde o energetickou bezpečnost, to je jeden z těch trvalých úkolů Evropské unie a pro mě je podstatné, aby ty další postupy Evropské unie sledovaly nebo naplňovaly pět pilířů, na kterých ta energetická bezpečnost musí stát.